Entschuldigen Sie bitte, aber eine ganze Reihe von Kollegen hatten ihre Abstimmungskarten wegen der Pause schon aus den Apparaten genommen, und deshalb ist das Ergebnis meines Erachtens verfälscht. Es ist nicht so, die Zahlen können nicht so sein, wie Sie sie eben vorgetragen haben. Wie gesagt, die Kollegen haben die Karten schon zum Teil herausgenommen.